Das gibt uns wirklich eine Möglichkeit, weiter zu diskutieren.

Mir ist aufgefallen, dass Präsident Dodon zwar in diesen Jahren auch an der Regierung beteiligt war, dass er trotzdem bis heute aber nicht in der Lage gewesen ist, Einzelheiten über das Versickern dieses Geldes in Brüssel auf den Tisch zu legen. Deswegen finde ich, müssen wir wirklich darüber nachdenken, ob wir weiter Geld in ein Land geben, dessen Präsident uns mitteilt, dass Geld dort in dunklen Kanälen versickert, und dessen Präsident eben auch zeitweise dann für das Versickern dieses Geldes mitverantwortlich gewesen ist.

Herr Dodon hat uns jetzt eigentlich eingeladen, da auch nochmal strenger vorzugehen.

Aber zwischen Gesetzgebung und Umsetzung bei einer Justizreform, da liegen Welten. Dasselbe gilt für die Verwaltungsreform. Dasselbe geht auch für alle Strukturen, die man geschaffen hat zur Bekämpfung der Korruption.